Con el lema La química nuestra vida, nuestro futuro se trata de concienciar a la sociedad sobre la contribución de la química a nuestro bienestar. La química ha hecho posible vacunas y antibióticos que han duplicado nuestra esperanza de vida y es fundamental para desarrollar nuevas fuentes de energía y mejorar la alimentación. Además, la industria química es un sector estratégico en Europa, con veinticinco mil empresas que dan trabajo directo e indirecto a cinco millones de personas. Por ello, desde este Parlamento, debemos hacer todo lo posible para que el Año Mundial de la Química sea un éxito porque, como dijo Marie Curie, dejamos de temer aquello que aprendemos a entender, y la celebración de este año es una buena ocasión para ello.